Het gaat natuurlijk ook over het respect voor mensenrechten, het creëren van een middenveld, vrije media en onafhankelijke justitie.

Voor vele mensen in Egypte is overleven, het onderhouden van de familie, de eerste prioriteit.

De Europese Unie was daar zichtbaar aanwezig.